Vreau s o felicit pe doamna raportor Ortiz pentru că a reușit să depășească foarte multe capcane din anii trecuți și avem un raport obiectiv, un raport serios, cu care putem ieși și în presă foarte bine. Când vorbim de descărcarea de gestiune pentru anul 2011 trebuie să avem în vedere că este al doilea an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, al doilea an în care procedurile s au stabilizat cumva, dar și un an în care foarte multe alte proceduri au intrat într o fază de tranziție, cum ar fi, de exemplu, internalizarea securității Parlamentului

Este foarte important de spus, de asemenea, că într o perioadă de criză, ca reprezentanți ai cetățenilor, trebuie să fim solidari cu aceștia și cheltuielile Parlamentului European trebuie să fie mult mai serios avute în vedere, mult mai atent privite și de noi, nu numai de către cei din afara Parlamentului European și trebuie să remarcăm că, deși Parlamentul are atribuții suplimentare, a reușit să se încadreze în bugetul pe care l a avut la dispoziție, datorită eficientizării cheltuielii banilor pe care i a avut la dispoziție. Discutăm despre o nouă licitație pentru o agenție de voiaj, eu cred că este foarte important ca atunci când discutăm despre o viitoare agenție, să discutăm și despre auditul activității acestei agenții, pentru că este foarte important să vedem cum ne încadrăm în banii pe care îi avem la dispoziție și cât de jos din costurile cu transporturi. Nu în ultimul rând, este foarte important să finanțăm toate proiectele care duc la promovarea activității Parlamentului European și aici vorbesc de Centrul de comunicare, vorbesc de Casa Istoriei Europene și de toate proiectele care fac ca grupuri de cetățeni să vină din Europa să viziteze Parlamentul European, să vadă activitatea Parlamentului European și să capete încredere în această instituție.